Señor presidente, uno está bastante aburrido de las retóricas condenas en las que todos estamos de acuerdo para no llegar a otra cosa que tranquilizar nuestra propia conciencia, en ocasiones nuestra propia hipocresía. Sudán es una tragedia que está realizada por los hombres.

En segundo lugar, la presencia de tropas verdaderas de interposición.

En tercer lugar, gracias a ello podrá llegar la ayuda humanitaria. Y por último, establecer un tribunal penal que lleve a ese tribunal a los criminales, a los etnocidas, que son los líderes de Sudán del Sur. El líder que gobierna y la oposición. Y, desde luego, congelar sus activos en el exterior —¡en bancos europeos!—, que son consecuencia de la corrupción.